Señora Presidenta, Guantánamo era una aberración jurídica y humanitaria, quizás el ejemplo más visible de la concepción unilateral de la Administración Bush en relación con la sociedad internacional y con las relaciones internacionales, con pleno desprecio del Derecho internacional. Había mucho que reparar después del desastre de Bush y Obama lo está haciendo. Empezó con buen pie hace un año cuando anunció el cierre de Guantánamo como una de sus primeras decisiones, una decisión valiente con la que recuperar la legitimidad de los Estados Unidos ante el mundo y también un gesto hacia la comunidad musulmana. Pero el plazo que se autoimpuso —el 22 de enero— para el cierre de Guantánamo ha terminado y todavía quedan 192 internos. Si los Gobiernos de la Unión Europea realmente quieren establecer una verdadera relación estratégica transatlántica, deben apoyar la decisión del Presidente Obama y la mejor forma de hacerlo es aceptando

España y otros países de la Unión Europea lo están haciendo sobre la base del comunicado conjunto del 15 de junio que se ha citado y que establece un marco compartido para la eventual acogida de detenidos. Pero, aunque técnicamente se trata de decisiones soberanas unilaterales de cada Estado miembro, debería tratarse de una acción conjunta y solidaria de la Unión Europea en prueba del apoyo a una decisión que compartimos en la Unión Europea y que este Parlamento ha reclamado en distintas ocasiones, especialmente el Grupo Socialista. Se trata de 50 presos los declarados aptos para la liberación. Es una cifra que debería ser asumible por los Veintisiete. A los mecanismos ya existentes de intercambio de información entre los Estados miembros y los países asociados al espacio Schengen que participan en la recepción de presos, habría que añadir un intercambio de información y experiencias sobre prácticas idóneas de inserción social de los antiguos detenidos.